ég gat þess áðan að lífeyrissjóðurinn fjárfesti nei áfallið fjóra nei heildarskuldir inn í framtíðina loka sjóðnum og engar greiðslur komu inn þá erum við að tala um aðrar og yrði þá í öllum lífeyrissjóðunum að sjálfsögðu ég minnti á það áðan að lífeyrissjóðurinn fjárfestir fyrir tvo milljarða í mánuði hverjum bara svo að við höfum þessar staðreyndir og hlutföll rétt það sem sett var í lögin fyrir lífeyrissjóðina almennt var að ef metnar eignir tryggingafræðilega metnar eignir annars vegar og skuldbindingar hins vegar ef munurinn þarna fer yfir tíu prósent á að breyta iðgjaldinu sú lagabreyting var sett til bráðabirgða vegna hrunsins að þetta hlutfall var hækkað upp í fimmtán prósent samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef hefur lífeyrissjóðurinn aldrei brotið lög hvað þetta snertir og hann er að vísa hér í a deildina vegna þess að þessi munur núna er undir fimmtán prósent ég held að hann liggi í tólf prósent mér skilst að tillaga hafi komið fram þessa efnis núna á síðustu missirum frá launamönnum um að iðgjaldið yrði hækkað en það er ekki verið að brjóta lög vegna þess að það var sett inn þetta ákvæði til bráðabirgða um fimmtán prósent en tillagan mun hafa komið fram